Köszönöm szépen! Külön szeretném megköszönni a Biztos asszonynak azt, hogy azt mondta, hogy történelmi szövegről van szó. Ez valószínűleg így is van, mert a Lisszaboni Szerződés alapján először hozunk büntetőjogi jogszabályt, de én nagyon szeretném remélni, hogy ez egy nagy lépés előre afelé, hogy egyetlen elkövető, az emberkereskedelemben egyetlen elkövető se maradjon büntetlenül. Ami különösen megnyugtató volt ebben a vitában, ami itt lezajlott, az a politikai akarat jelenléte. Én magam is rettenetesen sokszor találkoztam azzal a véleménnyel, magam is néha osztottam ezt a véleményt, hogy a komoly előrelépésre ezen a téren hiányzik a politikai akarat. Amit én ma hallottam, az ennek az ellenkezője, és nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy ez a politikai akarat, hogy az emberkereskedelem terén egy hatalmas lépést tegyünk előre, ez így megnyilvánult. Két módosító indítványt kaptunk az EFD részéről, én azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy ne támogassák, mert csökkenteni akarja a minimális szintre a büntetést, és nagyon köszönöm Tzavela asszonynak, hogy ő éppen az ellenkezőjét kéri, hogy erősítsük a büntetést. Meggyőződésem, hogy ez egy fontos lépés, de ezután követnie kell egy sor következő lépésnek ezt a mait.

Biztosan nem tudjuk megoldani a kínálat összes gondját, de a kereslettel bizony sokat tudnánk tenni, és van egy olyan érzésem, hogy ezen a téren még nem érett meg az idő, itt talán kevés a politikai akarat, hogy előre lépjünk. Meggyőződésem, hogy előbb utóbb ki kell terjeszteni a jogszabály hatályát a tartózkodási engedéllyel itt tartózkodó harmadik országbeli elkövetőkre is, mint ahogy az is meggyőződésem, hogy szükség lesz arra is, hogy megnézzük az ideiglenes tartózkodási engedélyről szóló irányelvet, hogy